W ostatnich miesiącach i tygodniach patrzyliśmy, jak Mołdawia przeżywa polityczne trzęsienie ziemi, demonstracje w Kiszyniowie protestujące przeciwko kradzieży stulecia, ale także przeciwko korupcji elit politycznych, swoistej prywatyzacji państwa przez oligarchów doprowadziły do upadku proeuropejskiego rządu, który 29 października, więc całkiem niedawno, był zmuszony

Spadło zaufanie do Unii Europejskiej, do tego jeszcze Fundusz Walutowy wstrzymał finansowanie planowanych wcześniej pożyczek, a więc Mołdawia pogrąża się w głębokim kryzysie politycznym i ekonomicznym, i to czyni ją bardzo podatną na zewnętrzne wpływy między innymi ze strony Rosji, która widziałaby ją w swojej Unii euroazjatyckiej. Jestem przekonana, że Mołdawia zasługuje na więcej, że jest w stanie przygotować potrzebne zmiany, przede wszystkim zmiany w systemie sądownictwa, bo sprawny system sądownictwa, przekonanie obywateli, że jest możliwa sprawiedliwość, jest podstawą obywatelskiej aktywności i funkcjonowania wszystkich praktycznie instytucji. I w tym kontekście rodzi się pytanie jakie jest nasze zadanie, co my możemy zrobić jako Unia Europejska, aby ta misja się udała? Co konkretnie, w jaki konkretnie sposób możemy Mołdawii pomóc?